Wenn ich mir teilweise die Preise von Kleidungsstücken in den Läden bei uns in Europa anschaue, wo wir heute eine Jeans für 3 oder 4 Euro kaufen können, und wenn ich mir überlege, wie viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger dankbar sind, dass das überhaupt möglich ist, dass sie sich angesichts der Arbeitsmarktsituation, angesichts niedriger Löhne auch innerhalb der Europäischen Union eine solche Jeans überhaupt leisten können, dann denke ich, ist es einfacher Populismus, auf Großkonzerne zu schimpfen.

Es ist auch wahr, dass die Menschen in Europa auch von dieser Globalisierung im Textilbereich profitieren.

Wir tun das heute schon über verbindliche Klauseln in unseren Abkommen. Handel überhaupt trägt mit dazu bei, dass diese Länder, in denen Arbeitnehmer im Moment wirklich in schwierigen Situationen arbeiten müssen, sich aber auch langsam hocharbeiten können.

Aber ich frage die Europäische Kommission Was hat denn die Europäische Kommission in den letzten Jahren getan, um auch außerhalb der Außenhandelspolitik dafür zu sorgen, dass sich etwas verbessert? Außenhandelspolitik kann und muss unterstützen.

innerhalb der internationalen Arbeitsorganisation ILO dafür getan, dass endlich auch einmal nicht nur in der WTO, sondern auch in anderen Organisationen, z.

Warum wird denn immer auf die Handelspolitik geschimpft, und warum nehmen nicht auch einmal andere Politikbereiche ihre Verantwortung wahr?

Ich rege an und ich wäre sehr dankbar, wenn die Kommission im Anschluss auch darauf eingehen könnte dass die Europäische Kommission noch einmal einen intensiven Dialog von Wirtschaft und Vertretern der Produzentenländer über Mindeststandards beginnt und zwar nicht nur staatliche Gängelung, sondern freiwillige Verpflichtungen, die sich die Unternehmen auferlegen. Das Thema CSR ist schon mehrfach angesprochen worden.

Da können doch andere Länder von der Europäischen Union viel lernen.